Panie Przewodniczący! Europejski Obszar Gospodarczy realizuje z założenia swobody przemieszczania się osób oraz swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału rozszerza dorobek Wspólnoty na państwa o tożsamym dziedzictwie kulturowym. W efekcie państwa te inkorporowały znaczną część unijnych przepisów, choćby w zakresie ochrony konsumentów.

Pragnienie zacieśnienia relacji wyrażają również Andora, San Marino i Monako. Ich ściślejsze powiązania z Brukselą oznaczałyby pogłębienie naturalnych więzów europejskiej rodziny państw. Opowiadam się za systematycznym rozszerzaniem mechanizmów jednolitego rynku, szczególnie w perspektywie coraz powszechniejszej wymiany handlowej w sieci. Przykładem owocnej współpracy może być koordynowany przez Norwegów projekt PEPPOL paneuropejski system, którego celem jest ułatwianie udzielania zamówień publicznych on line we wszystkich państwach EOG.

Ankara pozostaje stowarzyszona ze Wspólnotą od pół wieku, wciąż jednak nie uzyskała dostępu do wspólnego rynku. Pogłębienie współpracy istotnie zwiększyłoby bezpieczeństwo Europy, wspomagając jednocześnie wzrost gospodarczy. Być może nadszedł właściwy czas na zbadanie funkcjonowania porozumienia o EOG, celem wyeliminowania istniejących niedociągnięć i wprowadzenia udoskonaleń.